Señora presidenta, Nicaragua es un país que sufre desde hace demasiado tiempo un Gobierno enemigo de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Y eso sucede porque Nicaragua sufre un Gobierno comunista, un Gobierno sandinista, marxista, revolucionario, perteneciente a esa alianza mal conocida como socialismo del siglo XXI, un grupo de Gobiernos totalitarios que debemos combatir sin atajos ni concesiones, si de verdad queremos exportar al mundo nuestro modelo de democracia liberal, de respeto a las libertades individuales y a los derechos humanos. No cometamos un error, tantas veces cometido a lo largo de la historia, de querer contentar, mediante la cesión, a ideologías insaciables. Por ello, apoyo esta Resolución y el acuerdo alcanzado sobre su contenido por la firme condena a ese régimen enemigo de la libertad. Sin embargo, no puedo evitar mencionar que me llama poderosamente la atención con qué facilidad utilizamos en esta Cámara la expresión extrema derecha y cómo somos incapaces de utilizar la expresión extrema izquierda, que no aparece en ningún momento a lo largo del texto.

Como ya se ha dicho anteriormente, este Gobierno socialcomunista nicaragüense ha presentado dos proyectos de ley a través de las fuerzas sandinistas, que le apoyan. Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición. Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición, que no puede batallar y defender los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, quiero pedir que la Unión Europea condene firmemente estas dos leyes, muestre su apoyo a la oposición nicaragüense y diga viva la libertad.